Monsieur le Président, la raison pour laquelle je m'exprime contre cette proposition ne tient pas tellement au fond de la proposition elle même.

En effet, notre Parlement ne s'est jamais penché de la même façon sur l'espionnage massif méthodiquement organisé, par exemple, par les États Unis d'Amérique.

Alors je serai partisan de cette proposition le jour où nous agirons de la même façon face aux risques de l'espionnage d'origine anglo saxonne ou américaine.